Przedmiotowe dyrektywy stanowią kluczowy element napędzania gospodarki w ramach jednolitego rynku. To ważne, że udało się wynegocjować kompromisowe, wyważone porozumienie trójstronne.

Na uwagę zasługują propozycje rozwoju e zamówień, które docelowo mają stać się obowiązkowe.

Odzwierciedlenie w przepisach znalazła również polityka antykorupcyjna, administracja w niektórych krajach systematycznie bowiem ulega zewnętrznej ingerencji. Doprecyzowane regulacje dotyczące podwykonawstwa przyczynią się natomiast do wzmocnienia bezpieczeństwa i ochrony prawnej pracowników.